Monsieur le Président, félicitations tout d'abord à notre excellente collègue Eider Gardiazabal Rubial pour la qualité de son travail et sa ténacité dans les négociations. À l'évidence, Monsieur le Président, chers collègues, la pression migratoire qui s'exerce sur les pays de l'Union est un défi majeur pour notre avenir. Chacun mesure bien les tensions que cela entraîne déjà entre les pays de l'Union et les risques politiques pour l'avenir de nos démocraties, qui apparaissent déjà çà et là, à l'occasion des élections. La gestion des flux migratoires est donc une priorité politique, et pour la construction européenne elle même et pour la santé de notre démocratie. C'est sous cet angle principal que je veux apporter mon appui et celui de mon groupe à la proposition de décision qui vise à permettre à la BEI d'élargir quantitativement et qualitativement son mandat de prêt extérieur. Concrètement, cela signifie plusieurs avancées que je veux saluer.

à des projets remédiant aux causes profondes de la migration. Bien sûr, ces montants sont modestes, même s'ils s'inscrivent dans le cadre plus global d'une stratégie d'investissement extérieur. Mais, au moment où la démographie explose en Afrique, au moment où les effets du réchauffement climatique se font sentir, au moment où la Chine accapare à son profit une partie de la richesse de l'Afrique, nous ne pouvons pas nous résigner à ce que les laissés pour compte de ce continent n'aient pas d'autre choix que celui de l'exil européen. L'avenir démocratique de l'Europe et la stabilité de notre continent se jouent pour une bonne part en Afrique.